Er gibt Bürgern Hilfestellung und er beseitigt Probleme und Fehler in den Institutionen.

Der Rat wollte dennoch einige Kürzungen vornehmen. Ich danke daher dem Haushaltsausschuss, dass er diese Kürzungen rückgängig gemacht hat, und ich hoffe, dass wir heute die Haltung des Haushaltsausschusses bestätigen können.